De una parte, una llamada a la solidaridad con un pueblo que sufre, un pueblo en su conjunto que está sufriendo una situación horrible. Pero es, sobre todo, un abrazo a los que defienden los derechos humanos y las libertades, a las oenegés, a los defensores de derechos humanos, que son los que están siendo víctimas de esta situación horrible que vive Guatemala. Y es, también, una condena al crimen organizado, al narcocrimen, que es en gran parte el causante de los problemas que sufre el pueblo de Guatemala. Es también una exigencia al Gobierno de Guatemala para que avance en la defensa de los derechos humanos y en la protección de los defensores de los derechos humanos. Es, también, una llamada al Gobierno de Guatemala para que asegure la independencia del poder judicial y la investigación a fondo de los criminales y, sobre todo, es una llamada al Gobierno de Guatemala para que siga luchando contra el crimen y contra la corrupción en ese Estado. Y, por último, es una llamada a la Unión Europea para que ayude a Guatemala. No para que le restrinja las ayudas, para que le ayude a combatir lo que está sufriendo.